Elnök Asszony! Meggyőződésem, hogy az időjárással összefüggő katasztrófákkal kapcsolatos polgári védelem megerősítése a legfontosabb prioritások közé tartozik. Alapvető feladatunk, hogy a katasztrófák kockázatait mérsékelni kell a stand by keretrendszernek megfelelően. Amikor már a baj viszont elkerülhetetlen, akkor a vészhelyzet teendőiről minden embertársunkat időben és megfelelő módon tájékoztatni kell. Ez biztosítja azt is, hogy a városi térségek és a kulturális értékek védelme hatékonyabban fog megvalósulni a jövőben. Nagyon fontos mindenki számára a hatékony és akadálymentes figyelmeztető rendszer kialakítása. Döntő fontosságú az is, hogy azonnal segítséget kapjanak a bajba jutottak. Viszont hogyan kér segítséget az, aki siket vagy vak, vagy pedig mozgásában korlátozott.